Az egyik legfontosabb feladatnak tartom, hogy mielőbb meghatározzuk az Unió következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó, és konkrét összegeket is tartalmazó tárgyalási álláspontunkat. Sajnos jelen formájában azonban nem elégséges az EU költségvetése. Új feladatokra új forrásokat, megoldásokat kell keresni, például a közvetlen uniós bevételek növekedésével. Egyetértek az Európai Parlament kialakított álláspontjával, amely szerint kiemelten kell kezelnünk a fiatalokra, a gazdasági növekedésre, a munkahelyteremtésre, a kutatásra és az éghajlatváltozásra, a migrációra, a védelemi és biztonságpolitikára fordítható összegeket. Mindezek mellett felhívom a figyelmet azonban arra, hogy a mezőgazdaságra és a vidékre továbbra is nagyobb hangsúlyt kell fektessünk. Az okos technológiák olyan beruházásokat eredményezhetnek, amelyek egyrészről olcsóbbá tehetik az élelmiszer termelést, és egészségesebbé az élelmiszereinket. Sőt, ezekből maguk a vidéki közösségek is profitálhatnak, például az okos falvak révén, pontosabban annak szociális, szolgáltatási, energiatermelési és képzési rendszerein keresztül.